Señor Presidente, mi apoyo a los ponentes de los dos informes porque coincido plenamente con la necesidad de establecer sistemas estables y rentables para apoyar las energías renovables, para atraer inversiones, y, desde luego, con que es conveniente también reducir gradualmente las subvenciones a las tecnologías renovables consolidadas. Sin embargo, los sistemas de apoyo no pueden depender únicamente de la voluntad y la buena gestión de los Gobiernos nacionales. Aunque la Unión en su conjunto va por buen camino para alcanzar los objetivos de 2020, algunos países no hacen sus deberes, como es el caso del Gobierno de España, el Gobierno del señor Rajoy, cuyos resultados han empeorado. Un Gobierno que ha modificado hasta en diez ocasiones los sistemas de apoyo a las energías renovables que lo ha hecho sin consultar con las partes, con carácter retroactivo y, desde luego, rompiendo dos principios fundamentales de todo Estado de Derecho el principio de la seguridad jurídica y de la confianza legítima en el Estado. Y, además, ha impuesto un impuesto al sol, teniendo en cuenta que Bruselas ha tenido más capacidad de potencia fotovoltaica en 2015